Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir alle erinnern uns an das Jahr 2015, das vor allem für unsere griechischen Freunde sehr schmerzhaft war. Im Kontext der schweren griechischen Finanz und Wirtschaftskrise konnte das Land nämlich die nötigen Kofinanzierungsanteile für die Projekte der Strukturfonds nicht mehr garantieren und gewährleisten. Es waren ganz einfach keine öffentlichen Mittel da. Das hieß ganz konkret Viele sehr wichtige und bereits begonnene Infrastrukturprojekte in Griechenland standen vor dem Aus, und sogar noch schlimmer Für den Fall, dass diese Projekte nicht im Rahmen der Förderperiode 2007 bis 2013 abgeschlossen worden wären, hätte Griechenland bedeutende Mittel an die EU zurückzahlen müssen. Wir befanden uns also vor einem absoluten Worst Case Szenario. Die Situation drohte sogar noch schlimmer zu werden, wenn diese Zahlungen an die EU hätten geleistet werden müssen. Es musste daher sehr schnell, sehr klug und sehr zielgerichtet gehandelt werden. Die EU Kommission schlug daraufhin eine Änderung der allgemeinen Verordnung der Strukturfonds vor Um dem Land die Nutzung der zur Verfügung stehenden Mittel dennoch zu ermöglichen, verzichtete die EU in der vergangenen Förderperiode auf den ansonsten verbindlichen nationalen Kofinanzierungsanteil. Dadurch konnte Griechenland auf Investitionsmittel wieder zurückgreifen, die ansonsten, wie oben beschrieben, einfach verfallen wären. Zudem bewilligte man Griechenland einen Vorschuss für die neue Förderperiode in Höhe von einer Milliarde, was summa summarum zu einer Hilfsmaßnahme in einem Gesamtvolumen von rund zwei Milliarden Euro geführt hat, einer Summe, deren Einsatz es durch dieses Parlament eingehend zu überwachen galt. Als Sonderberichterstatter war ich im Namen des Parlaments für diese Überwachung zuständig und mehrfach vor Ort, auch in Griechenland, um mit den wichtigen Leuten dort über diese Projekte zu sprechen. Wir als Parlament haben in diesem Rahmen immer wieder betont, dass diese Hilfsmittel kein Blankoscheck sein können. Sie sollten an die Realisierung und die Fertigstellung dieser wichtigen Projekte gebunden werden dies auch im Rahmen der Strukturreformen, die Griechenland unbedingt realisieren musste. Genau das wollten wir mit dem heute vorliegenden Bericht sicherstellen. Wir haben demzufolge eingehend kontrolliert, dass die Finanzmittel, diese zwei Milliarden Euro der EU, sinnvoll eingesetzt und genutzt werden. Und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist Griechenland hat geliefert. Das Land hat eine Prioritätenliste der wichtigen Projekte erstellt und abgearbeitet. Diese konnten daher fristgerecht beendet werden, ohne dass es zu einem Mittelverfall gekommen ist. Doch nicht nur das Dieser Bericht zeigt auch, welche Auswirkungen die Regionalpolitik für Regionen und Länder haben kann. Wir konnten feststellen, dass die Projekte der Regionalpolitik dazu beigetragen haben, das Land wirtschaftlich spürbar wachsen zu lassen, die hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und Perspektiven für die Menschen zu schaffen. Das war für Griechenland ein regelrechter Erfolg. In Zeiten der massiven Krise stellten die Mittel aus den Strukturfonds mitunter mehr als die Hälfte der gesamten öffentlichen Investitionen dar. Schätzungen zufolge konnte das griechische Bruttoinlandsprodukt im Jahre 2015 durch diese zusätzlichen Investitionen etwas mehr als zwei Prozent höher ausfallen als ohne diese Mittel. 131 prioritäre Projekte konnten über den gesamten Zeitraum durch diese Hilfsmaßnahmen fertiggestellt werden. Das sind deutlich messbare Zahlen. Solche Zahlen sollten daher den Kritikern der Regionalpolitik zu denken geben. Die Regionalpolitik hat hier einen sehr konkreten

Umwelt und Tourismus. Kolleginnen und Kollegen, dem griechischen Volk konnte durch diese Sondermaßnahmen wirksam geholfen werden. Ja, diese Hilfsmaßnahmen waren ein Zeichen gelebter Solidarität. Wir waren uns im Ausschuss mit großer Mehrheit einig, dass dies Werbung für die europäische Idee und für die Regionalpolitik war und ist. In Zukunft ist darauf zu achten, dass die Investitionen nachhaltig, die Jobs gesichert bleiben und die Lebensqualität

Entscheidung war. Hier kann ziemlich deutlich veranschaulicht werden, was passiert wäre, wenn wir dies nicht gemacht hätten. Aber klar bleibt auch Diese Hilfsmaßnahme ist und bleibt ein Sonderfall. Wir müssen alle sicherstellen, dass sich das Ganze nicht wiederholen wird, weder für Griechenland noch für sonst einen anderen Mitgliedstaat. Vielen Dank an die Europäische Kommission, aber auch an alle Kollegen dieses Hauses, die an diesem Bericht mit mir zusammengearbeitet haben und diese Schlussfolgerungen